hæstvirtur forseti ég vil þakka þessa umræðu sem hefur verið mjög málefnaleg að mínu mati og í raun mjög jákvæð þar sem mjög margir háttvirtir þingmenn hafa tekið undir mínar áherslur og mitt mál í upphafi umræðunnar og ég er mjög þakklát fyrir það ég vil aðeins halda áfram með öryggisráðið af því að við vorum að ræða það núna rétt í andsvörum auðvitað hefði maður viljað að öryggisráðið gæti leyst öll mál en það bara tekst ekki alltaf og það er eitt af þeim málum sem hefur verið hér til umfjöllunar íraksmálið sem má nefna í því sambandi

í því augnamiði að gera það skilvirkara

að þessi óskilvirkni sem hefur verið talað um og er staðreynd að til dæmis hefur komið fram núna í sambandi við ísrael þegar átökin voru í sumar í líbanon

og stöðva það hræðilega stríð en talandi um líbanon þá langar mig til að greina frá því að einmitt á fundi með utanríkismálanefnd í gær þá greindi ég frá því að við erum að velta fyrir okkur og nánast búin að taka ákvörðun um og það felur í sér að hreinsa svæðið í suðurhluta líbanon og það er ætlunin að friðargæslan mundi leggja til tvö þriggja manna teymi og mundu tveir sérfræðingar frá landhelgisgæslu ásamt einum bráðaliða eða sjúkraflutningamanni fara til líbanon í um sex vikur hvort teymi íslenska friðargæslan mundi starfa þarna í mjög nánu samstarfi við svía en það er þarna neyðaraðstoðarsveit frá sænska ríkinu bækistöð yrði í týros í suður líbanon þarna er svo sannarlega verk að vinna og ég er stolt af því ef við getum komið þarna að málum

reyndar þeirri sem var dreift en ekki þeirri sem var flutt við erum í raun ekki komin með fastmótaðar hugmyndir um þessa stofnun enn þá en það sem ég sé fyrir mér er stofnun sem tekur á öryggismálum í

og þar með talin eru að sjálfsögðu umhverfismál þróunarmál friðargæsla og mannréttindi

og ég í rauninni er ekki eins og ég sagði búin að fullmóta þessarar tillögur allar en innan tíðar verður þetta rætt í ríkisstjórninni svo er að í sambandi við stefnu í þróunarmálum þá liggur hún í raun fyrir og kom fram á síðasta ári í þeirri stefnumótun og stefnumörkun sem lögð var fyrir alþingi í sambandi við stefnumótun íslands í þróunarsamvinnu vinnan sem er fram undan og snýst um það að gera tillögur um breytingar á tuttugu og fimm ára lögum tel ég vera mjög mikilvæga og óska eftir góðu samstarfi við þingið og þá sérfræðinga sem til mála þekkja vegna þess að um þessi mál verður að nást mikil samstaða það hefur verið nokkuð góð samstaða fram til þessa og hún þarf að vera áfram ekki síst þegar við erum að stórauka framlögin þá verður þjóðin að stíga þetta nokkuð vel í takt og þess vegna verður vel vandað til vinnunnar það var spurt um mengun vegna hersins og hvort um það væri að ræða að það væri á fjárlögum næsta árs fjármunir til að takast á við það þannig er að samkvæmt úttekt sérfræðinga er ekki talið að aðkallandi eða það er alla vega ekki hættuástand í sambandi við mengunarmál þetta hafa sérfræðingar

sem er á forræði núna þróunarfélags keflavíkurflugvallar e h f það er ekki gert ráð fyrir fjármunum í fjárlagafrumvarpinu beinlínis vegna þessarar hreinsunar en það verður kallað eftir þeim eftir því sem þróunarfélagið vinnur störf sín áfram og einhverjir fjármunir eru hugsaðir til þróunarfélagsins í þessum fjárlögum síðan var spurning frá háttvirtum þingmanni valdimar k friðrikssyni í sambandi við ratsjárnar það eru viðræður farmundan við bæði bandaríkjamenn og nato um þetta eru fjórar og við höfum lagt áherslu á að þær munu allar starfa til framtíðar þær eru reknar eins og er af bandaríkjamönnum en því tímabili lýkur fimmtánda ágúst og það er mikil áhersla lögð á að þessi starfsemi haldi áfram hvað það kostar að reka þessar stöðvar til framtíðar það er ljóst að það eru hundruð milljóna á ári og jafnvel gæti það verið milljarður þess vegna en hins vegar hefur verið gert mjög mikið átak í sambandi við tæknimál

og þær eru orðnar mjög sjálfvirkar sem er þó fréttnæmt því það hefði þýtt það að það þurfti að segja upp fólki sem hefur ekki verið vel séð á þessum stöðum sem ég skil mjög vel þar sem þær hafa verið með starfsemi á norðaustur og norðvesturhorninu og svo á suðausturhorninu ég tala nú ekki um á miðnesheiðinni þar sem fólk hefur verið að missa störf í hundraðatali en ég tel að við höfum getu og kunnáttu til að fylgjast með flugumferð í loftrýminu til að stjórna loftvarnaæfingum sem við sjáum fram á að verði hér stundaðar er hægt að hugsa sér að hingað komi þar til bærir aðilar og stjórni loftvarnaæfingunum úr þeirri aðstöðu sem ísland hefur upp á bjóða

það er sem sagt utanríkisráðherra sem hefur umsjón með öryggissvæðinu svokallaða og það hafa verið tryggðir fjármunir til að reka það svo er það flugumferðarstjórn keflavíkurflugvallar sem heyrir undir utanríkisráðuneytið og síðan

næstu mánuðum því að að einhverju leyti á hún heima í viðkomandi fagráðuneyti til framtíðar þetta hefur verið sérstakt ástand sem hefur verið hér að ýmsu leyti meðan varnarliðið var en þetta er bara vinna sem þarf að fara í síðan langar mig til að segja hæstvirtur forseti í lokin að það hefur komið fram eða hefur verið þó nokkuð komið inn á gróðurhúsavandamálið og loftslagsbreytingarnar og þá vil ég taka það fram að við íslendingar erum í ágætismálum hvað varðar þetta tímabil frá tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tólf og það er ekki þannig að við sjáum fram á að fara fram úr okkar heimildum á því tímabili en hins vegar skal það líka tekið fram að ef af öllum þeim álversframkvæmdum verður sem talað er um í dag þá eigum við ekki kvóta til framtíðar en það er hins vegar ekki okkar vandamál það verða þau fyrirtæki að átta sig á sem eru með áform uppi um að fjárfesta og fara út í frekari uppbyggingu í álbræðslu þannig að við erum sem sagt ekki eins og margar aðrar þjóðir í kringum okkur í vandræðum í sambandi við þetta fyrsta viðmiðunartímabil hvað höfum við svo verið að gera til að reyna að draga úr gróðurhúsalofttegundum við höfum til dæmis tekið þátt í alþjóðasamstarfi um þróun vetnistækni sem getur stuðlað að sveigjanlegri notkun endurnýjanlegra orkugjafa með það fyrir augum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í flutningum notkun endurnýjanlegra orkugjafa íslendinga í orkufrekum iðnaði er til þess fallin að draga úr losun þegar horft er hnattrænt ég held að við verðum að viðurkenna það þó við getum verið algerlega ósammála um að hvort við eigum að vera að byggja upp álver á íslandi þá eru minni gróðurhúsaáhrif af því að hér sé álver í rekstri heldur en ef það er einhvers staðar annars staðar þar sem það er drifið áfram með kolum en ég ætla að vona að ég sé ekki að vekja upp alla þá umræðu hér í lok umræðunnar því að ég held að hún eigi heima annars staðar og er oft tekin upp á háttvirtu alþingi en þetta vildi ég samt að kæmi fram svo má líka nefna það að við íslendinga höfum unnið mjög mikilvægt starf á sviði bindinga gróðurhúsalofttegunda með bæði skógrækt og landgræðslu og þar tel ég reyndar að við eigum gríðarlega mikil tækifæri til framtíðar og jafnvel í sambandi við þróunarstarf þá eigum við möguleika á því að verða þar á vegum sameinuðu þjóðanna sem sérfræðingar í þróunarlöndum til að kenna landgræðslu og það væri mjög áhugavert starf sem ég mundi gjarnan vilja beita mér fyrir meðan ég fer þetta mikilvæga starf

er ekki þá vona ég að háttvirtir þingmenn gefi sig fram og ég geti þá komið upp aftur og svarað